Unia Europejska jest zainteresowana pogłębianiem i rozwijaniem stosunków z Rosją, ale oczekujemy przestrzegania zasad demokratycznych, praworządności i poszanowania praw człowieka. Dlatego właśnie jesteśmy zaniepokojeni faktem, że Rosja nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań prawnych w zakresie przestrzegania podstawowych praw człowieka i rządów prawa zapisanych w europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych. Szczególnie niepokoi wzrost brutalnych ataków o podłożu ksenofobicznym i homofobicznym, zagrożenie rozwiązaniem organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem poważnych przypadków łamania praw człowieka, ustawa ograniczająca pokojowe protesty, homofobiczna ustawa ograniczająca prawa osób LGBT,

prawo o bluźnierstwach, a także brak skutecznych śledztw w sprawie zabójstw dziennikarzy i aktywistów praw człowieka. Wyrazem naszych obaw była rezolucja z dnia 13 czerwca 2013

Skoro jednak działania podjęte w jej następstwie nie odniosły spodziewanych skutków, jakie inne od dotychczasowych środki są planowane? Czy w dostatecznym stopniu uświadamiamy władzom Rosji, że pełne poszanowanie praw człowieka poprawi wizerunek Rosji i jej wiarygodność na arenie światowej, a w szczególności w relacjach z Unią Europejską?